á liðnu ári ég get ekki annað en lýst sérstakri ánægju með þann góða samstarfsanda sem einkenndi störf alþingis á haustþinginu þingmenn eiga allir þakkir skildar fyrir að hafa lagt sitt af mörkum til þess að okkur tókst að standa við starfsáætlun alþingis ég bind vonir við að þessi góði samstarfsandi einkenni störf okkar áfram á því þingi sem nú

við erum að vinna okkur út úr þeim þrengingum sem bankahrunið olli landsmönnum ég vænti þess að við berum gæfu til að leysa með farsælum hætti úr þeim málum og að störf okkar verði alþingi til sóma